Hvala lepa za besedo. Spoštovana podpredsednika, podpredsednica državnega zbora Tina Heferle, spoštovana varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani vabljeni! Na Ministrstvu za notranje zadeve in v policiji ocenjujemo, da sodelovanje med nami in varuhom poteka zelo dobro. Za nas obstoj varuha pomeni dodaten nadzorni mehanizem, ki poleg vseh že obstoječih nadzornih mehanizmov tako v ministrstvu in v policiji, predstavlja pomemben element. Zato si prizadevamo, da na odzive varuha da se na odzive varuha odzivamo hitro, hkrati pa si prizadevamo, da napotke varuha tudi upoštevamo in vgradimo v naše delovanje. To pa pomeni, da se trudimo, da za e za dosledno spoštovanje človekovih pravic v policijskih postopkih primerno komunikacijo in spoštljiv odnos policistov do vseh državljanov. Prav tako se trudimo dosledno spoštovati in upoštevati tudi druge pobude, ki se nanašajo na pristojnost ministrstva in poskušamo v sodelovanju z drugimi resornimi organi in ministrstvi in pravnimi osebami doseči pozitivne rezultate. Spoštovanje napotkov varuha se kaže tudi prek izobraževalnega sistema v policiji, v okviru katerega se policisti nenehno izpopolnjujejo na področju varstva človekovih pravic. Kot pomoč policistom pri njihovem delu je bila vzpostavljena tudi računalniška aplikacija Infopol, ki omogoča vpoglede v zakonske podlage in tudi pregled posameznih e primerov iz prakse. To jim daje še dodatno pomoč pri njihovem delu na terenu. Izpostaviti želim, da policija pri usmerjanju in vodenju dela policijskih enot upošteva tudi ugotovitve, ki izhajajo iz pritožbenih postopkov in pobud varuha. Varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer je še posebej izpostavila potrebo po stuštu po spoštovanju e pravic vsakega posameznika. Na ministrstvu in policiji si ves čas prizadevamo za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, še posebej v postopkih, ko gre za odvzem prostosti, postopke z mladoletnimi osebami in ranljivimi skupinami. Tudi v stiku z zunanjo javnostjo se dosledno spoštujejo varovanje osebnih podatkov in s tem ščitijo e tudi pravice svojcev žrtev v lokalnem okolju. Tudi v primeru reševanja pritožb zoper delo policije permanentno stremimo k neodvisni, nepristranski in strokovni obravnavi pritožb, ki jih posamezniki vložijo zoper delo policistov. Prioritete delovanja ministrstva so zato na tem področju usmerjene zlasti v zagotavljanje ustrezne transparentnosti pritožbenih postopkov in v dvig kvalitete izvajanja pomiritvenih postopkov na policijskih enotah. Lahko zaključim, da so vse aktivnosti ministrstva in policije usmerjene k čim bolj strokovnemu, profesionalnemu in zakonitemu opravljanju nalog, pri čemer so nam priporočila varuha pomemben napotek. Hvala lepa.